Ich war sehr oft skeptisch, wenn es um die Gründung von Agenturen gegangen ist.

Wenn wir Europol die Möglichkeit geben, diese Systeme zu nutzen, dann dient das einem Mehr an Sicherheit unserer Bürger in Europa.